Señor Presidente, la integración de la ciudadanía romaní en los Estados de la Unión requiere, además de voluntad, políticas continuadas e inversión dirigidas a luchar contra la exclusión. En mi país llevamos muchos años aplicando políticas activas de integración. España es hasta la fecha el país de la Unión que más fondos comunitarios viene destinando a programas orientados en exclusiva a la integración de los gitanos del Fondo Social Europeo se destinan en el actual período 47 millones de euros.